Valóban az új, innovatív nemesítési eljárásokkal kapcsolatban is fontosnak tarthatjuk, hogy minél hamarabb kapjunk állásfoglalást a Bizottságtól, hogy megelőzzünk egy megalapozatlan társadalmi elutasítást.

Másik fontos dolog, hogy kössük össze hatékonyabban a kutatásokat és a gyakorlatot. Ilyen tipikusan most a Parlament napirendjén szereplő glifozátnak az esete, amikor itt, csak ebben a teremben rengeteg innovatív javaslat mutatkozott és merült fel, hogy miként lehet a glifozátot helyettesíteni, ehhez képest a világ szinte nem változik, mert a farmerek úgysem fognak tudni arról, hogy mi a teendőjük. Ezért én azt gondolom, hogy a Bizottságnak sokkal